Lep pozdrav vsem prisotnim, gospodu ministru, spoštovana podpredsednica, pa vsi poslanke in poslanci, pač koliko nas pač je, pa vsi ostali prisotni. Vprašanje postavljam zopet gospodu ministru za notranje zadeve, gospodu Pokljukarju na temo Ormoža. Zopet sva na mejnem prehodu, zadnjič sva bila, danes sva. Na meddržavnem o, mejnem prehodu v Ormožu s strani Hrvaške preko Drave - marsikateri to niti ne ve, tudi težko pride marsikateri v Ormož, kaj avtoceste nimamo in tako dalje. V glavnem, sprašujem glede ureditve tega mejnega prehoda, ki je v bistvu že dve dve leti že približno se nekje, ta ureditev ureja oziroma še se sploh ni začela. V Ormožu se je v tem času zgradila nova vzhodna obvoznica, ki pa je totalno neustrezna na ta mejni prehod. Danes imamo ta mejni prehod usmerjen proti zahodu Ormoža, proti mestu čez železniško, progo, ki pa je obrnjen, to, se pravi, da lažje, ponazorim, da je obrnjen proti zahodu, vzhodna obvoznica pa je pač za tem mejnim prehodom. In ta do te ureditve vsekakor ne pride, tako da, Sprašujem pa glede, tega mejnega prehoda, ker so ti prostori totalno izrabljeni, uničeni oziroma pač, iztrošeni, higienske razmere so slabe, poleti se pojavljajo kače in tako dalje. Pozimi zdaj imamo, imajo ogromno mišev, pa še kaki glodavci so zraven, mogoče kake pogane, ampak, dejansko so higiene oziroma ti, ti, ti prostorski ti prostori neurejeni, oni, so, v bistvu so potrebni prenove. Zato sprašujem, ker bo pa tudi prišlo istočasno, ker to se naveže tudi na Ministrstvo za infrastrukturo, ker železniški prehod bi se naj zaprl proti zahodu in bo bi ostala potem samo ta vzhodna obvoznica - sprašujem, ministra, kdaj se bo začelo resno urejevanje tega mejnega prehoda v Ormožu, saj, Pač ... Prosimo za časovnico. Hvala.